Przyszłość Europy to nie to samo co przyszłości Unii Europejskiej. Europa istniała zanim powstała Unia powinniśmy o tym pamiętać i prawdopodobnie będzie istniała nadal, nawet jeśli Unia przestanie istnieć lub zmieni się w jakąś inną formę współpracy politycznej między narodami europejskimi. Nie ulega jednak wątpliwości, że pamiętając o tej różnicy należy zastanawiać się nad przyszłością i Unii i Europy. Taka dyskusja jest potrzebna, gdyż z jednej strony mnożą się głosy wybitnych myślicieli, zarówno konserwatywnych, jak i lewicowych, że cywilizacja europejska znajduje się w stanie krytycznym, nawet schyłkowym. Z drugiej strony mamy poczucie, że również Unia Europejska wymaga reformy. Jesteśmy za dyskusją otwartą, uczciwą, nie wykluczającą osób o odmiennym zdaniu, na przykład przeciwników dalszej integracji, nie przesądzającą z góry o kierunku proponowanych zmian.

Uważamy również, że dyskusje obywatelskie nie mogą zastąpić debat parlamentów i powinny mieć tylko charakter konsultacji społecznych.